Fraudele în sistemul taxei pe valoare adăugată, mai ales cele la nivel transfrontalier, apar foarte ușor, având în vedere faptul că piața unică europeană oferă posibilitatea ca multe produse să circule fără a fi taxate.

Ele constituie obstacole pentru concurența corectă și determină pierderi consistente în domeniul serviciilor publice la nivel național, generând anual pierderi de miliarde de euro la nivelul Uniunii.

Statele membre trebuie, deci, să coopereze cât mai strâns pentru a contracara fenomenul și este benefică lansarea mecanismului de reacție rapidă. Susțin propunerea raportorului ca lansarea acestui mecanism să fie urmată de o strategie pe termen lung de combatere a fraudelor, care să permită totodată o armonizare a sistemelor TVA din statele membre, fără de care evazioniștii vor găsi mereu oportunități de fraudă.